Sigur, nu există sistem ideal, sigur că trebuie să facem compromisuri, nu va fi niciodată o posibilitate să avem 100 mediul curat. Eu știu, colega, e foarte frumos să spunem, și populist chiar, noi pledăm aici să nu avem poluare zero, să nu mai avem nimic Dar securitatea energetică despre care dumneavoastră ați vorbit, faptul că depindem 70 de importuri și chiar cu tendința de a crește la 80 consider că sunt argumente extraordinar de importante pentru a susține acest proiect TAP și eu îl susțin. Evident că este importantă consultarea, dar să știți că eu am trăit într o zonă cu inundații și autoritățile locale le spuneau cetățenilor să nu construiască, că le ia apa casa și, totuși, ei au construit. De foarte multe ori trebuie să i facem să înțeleagă pe cetățeni. Cei care iau decizii trebuie să știe cum să explice, încât să înțeleagă cetățeanul că mai târziu se întoarce împotriva lui dacă trebuie să ne opunem la un proiect atât de important cum este proiectul TAP.